Wir bauen Netzengpässe an den Grenzen wirklich wunderbar aus. PCI leistet so einen entscheidenden Beitrag für einen echten europäischen Binnenmarkt, den wir ja gerade für die Erneuerbaren so dringend benötigen. PCI bereitet aber auch das Wasserstoffzeitalter vor.

Wir brauchen Gas als Brücke für die Energiewende, gerade in Osteuropa. Von 80 Kohle wie in Polen auf erneuerbare Energien umzusteigen natürlich geht das nur mit flexiblen Gaskraftwerken, die für Energiesicherheit sorgen. Liebe Kollegen von den Grünen, wie kann man dagegen sein?

Sie wissen genau, dass eine Energiewende nur mit dieser Liste funktioniert, mit Gasinfrastrukturen, mit neuen Stromnetzen. Sie wissen aber auch genau, dass diese Liste im Europäischen Parlament natürlich eine Mehrheit bekommt. Sie wollen schön sauber bleiben, andere sollen die Drecksarbeit machen.